Das Hauptproblem im Fischereiwesen ist ja nicht nur, entsprechende Quoten festzulegen, sondern sie auch effektiv und nachhaltig zu kontrollieren. Das bedingt dann natürlich auch bilaterale internationale Abkommen, die nicht so einfach umzusetzen sind.

An Land haben wir dieselben Erfahrungen gemacht, dass wir dort besonders schützenswerte Tiere oder Tierarten unter Totalschutz gestellt haben, in Reservaten vielleicht.